Jó tíz évvel ezelőtt, egy akkoriban idős munkaügyi kutatóval beszélgetve, azzal a megállapítással lepett meg, hogy azt mondta, hogy a munkahelyek, illetve a munka, ami most megszűnik, soha többé nem tér vissza. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy változik a munka, változnak a munkavégzési formák, és azok a jogi keretek, amelyek a jóléti kapitalizmus során kialakultak, sokszor nem fedik le, nem érintik, nem szabályozzák. Éppen Tajani biztos úrral ütköztünk a kényszervállalkozások kapcsán egy olyan problémába, hogy egy szakmai törvényben nem tudtunk megállapodni, mert például a kényszervállalkozásoknak se egységes definíciója, se jogi meghatározása nem létezett. Tehát nem egyszerűen csak a nagyvállalatokból lettek kis munkahelyek, mikromunkahelyek, nemcsak kiküldés, részmunkaidő, otthoni munka váltotta fel, hanem nagyon sok új és új kreatív forma van, amire nincsenek szabályok. Kíván e tehát a nem szokványos, atipikus, újfajta munkák szabályozásával kapcsolatban valamilyen útmutatást, iránymutatást készíteni a Bizottság?